Monsieur le Président, chers collègues, en tant que rapporteure pour avis sur la responsabilité sociale des entreprises, je voudrais souligner que la commission du développement a été unanime ou presque pour rappeler que des bonnes pratiques volontaires ne suffisent pas. Dans un contexte d'exploitation intensive des ressources naturelles des pays du Sud, les agissements abusifs des entreprises extractives européennes sont légion, malheureusement.

Chers collègues, je voudrais profiter de ce débat pour mettre en avant trois propositions.

Elle doit être assortie d'un système de contrôle efficace et l'initiative pour la transparence dans les entreprises extractives doit être inscrite dans les accords commerciaux. Enfin, on ne pourra parler de responsabilité des entreprises que si les entreprises européennes et leurs filiales sont tenues responsables légalement dans leur pays d'origine, en cas de violation de leurs obligations.